Jaz bi zelo rada imela mačka. Jerneja pa že ima eno mačko. včasih mi je bil zelo všeč bel maček, zdaj mi pa ni več všeč bel maček, ampak črn. In sem videla tukaj na drevesu pred šolo, ravno ta teden eno črno muco in sva se lepo pogovarjali. Ona je bila na drevesu, jaz pa spodaj na cesti. zaenkrat imamo premalo prostora v stanovanju, ampak če bom kdaj v stanovanju ostala sama, ker Sara pa Luka se nameravata preseliti na svoje, potem sem se odločila, da bom v eni sobi stanovala jaz, v drugi bo pa maček. drugače sem imela veliko živali, ja, v svojem otroštvu so, so bile prisotne, ker smo živeli na kmetiji. ja, imeli smo zmeraj mačko ali pa dve. Pa psa. sem pa imela tudi ovčko in to je bila ena tragična zgodba, ker ko je ta ovca umrla, je to bilo zelo žalostno. In še zdaj se spomnim, kako je mrtva ležala v hlevu in sem ji jaz še zmeraj dajala, mleko na dudico piti, da bi pač oživela. Pa ni, no. Tako da, ... potem smo pa imeli tudi, psico, ki je imela mlade, oziroma starša sta zmeraj imela psico, ki je pol skotila. Pa še zdaj imajo. Zdaj imajo pa enega, kva je to za enega, ne vem. moja dva starša sta, imela rada pač žensko psa, a ne, ki je imela rodovnik. Dolgo smo imeli bernardince. In ki je pol, je pol skotila, a ne. In to je bilo zelo fajn, ko so bili mali psički in smo jih oblačili v cunje od dojenčkov in smo jih tudi vozili v vozičku po cesti, tako da ... Drugače pa svoj čas smo imeli tudi osla doma. In potem večkrat so prišli otroci iz vrtca pogledati k nam, živalski vrt, ki ga imamo. Nekaj časa smo pa imeli tudi polarne lisice. To je bilo pa neko obdobje, ko se je krzno prodajalo. In potem je bila v Čakovcu, to je na Hrvaškem čez, ena, farma, kjer so gojili te lisice in so krzno prodajali na Madžarsko, se mi zdi. In to je bilo kar drago, ne, mislim, je bil dober biznis. In pol je tudi moj oče to, pri sebi naredil, tako da je mogoče bilo tam ene petdeset lisic. In potem je, lisice pa jejo mleto meso, ne, tako da je zmeraj hodili pol, na tisto farmo po meso in to so bile polne skrinje tega mesa, da so lisice jedle. drugače pa zdajle, trenutno, pa imajo še doma kokoši, race, zajce, svinje, govedo pa mama ima, mislim, da tri pse imajo, tri pse ima. tako da ko sem bila, ko sem jaz tam živela, mene to ni nič zanimalo, jaz sem se zanimala za petje, za muziko, za kulturo in kako bi šla od doma, v mesto živet, ne, zdajle, ko sem pa starejša, pa, ja, pa pogrešam živali pa to, da, da ti dajo neko toplino in da te iz tistih misli, ki se ti lahko blokirajo v glavi, te spravijo ven. ampak ja, imam pa alergijo, ja. To ne vem, kako je zdaj s tem, ampak, imam na pršico alergijo pa na psa bolj kot na mačka. In na, na, na seno. Ampak ko sem bila otrok, tega nič nisem imela, a ne, to se mi je pozneje pojavilo. In sem šla vmes na tisti, ke mi ni ni kazalo nič, pol mi je enkrat spet kazalo, da je, ampak vidim, da če jaz eno živalico pobožam pa tako malo, da je to vse okej, a ne, če si jo pa dam na obraz, pol me pa začne srbeti. tako da se bojim, da bi, da bi imela v stanovanju, a ne, žival, ker bi sigurno bil zrak prepojen s temi delčki pa pršico pa vsem, ja. to je to, ja. Potem sva s Saro, enkrat sva kupili pa tegale, enega psa, ke naj ne bi bil alergičen nanj. ampak vseeno sem bila alergična. Ni se to dalo preprečiti. Tako da za petje je pa to zelo slabo, a ne, da, da si pol zmeraj tako na pol pri glasu. V Škofji Loki učim solopetje. Pravzaprav si to nisem nikdar želela. ko sem hodila na fakulteto, si sploh nisem predstavljala, da bi bila učiteljica, to mi je, sploh niti ni ustrezalo. Ko sem se spomnila na svoje učitelje iz glasbene šole, se mi to niso zdeli kaki pomembni ljudje. In jaz sem študirala za to, da bi bila solist in da bi delala v gledališču, no, sem pa potem nekaj časa tudi delala v gledališču. Ampak zdajle ugotavljam, da, da vse tudi ni odvisno od volje, a ne, da pri pevskem poklicu je, pride več stvari skupaj, a ne, jaz pač imam izjemno voljo do tega, ne, nekdo drug ima mogoče dober glas, pa nima volje, tretji nima denarja, četrti ne bi rad potoval, ne. Skratka, samo tisti, ki majo neki skupek enih lastnosti pa ene danosti od narave, lahko ta poklic opravljajo. Pri, pri opernem petju je tudi pomembno zelo, kakšen kakšen ti imaš glas, a ne, a si ti sopran, si mezzotenor, ker ni, ni, ni za vse enako, a ne. Če si ženska, že sploh imaš manj šans, ne, ker moških je manj, a ne, pri ženskah je večja konkurenca kot pri moških. Potem, veliko ljudi reče, da moški glas lažje nekako, je bolj poslušljiv kot ženski, tako, v opernem petju. potem, mislim, da ima moški tudi, kar se tiče družine, a ne, da ni tak problem, če moški gre od doma kot ženska. to je, se mi zdi, da smo ženske tu malo na slabšem, a ne. Potem je pa važna tudi jakost glasu, a ne. Če, če imaš ti zelo močan glas, da lahko odpoješ vloge Puccinija, Verdija, Wagnerja niti ne rabiš, ampak dobro, če pa Wagnerja poješ, potem lahko tu zaslužiš veliko denarja, ne, in, tu sploh ni problema. Če pa imaš ti en manjši glas, pa brez nekih, podoben, kot ga ima večina, a ne, potem pa zelo težko, da bi samo od tega živel, ne. Kar se pa tiče samospevov, a ne, lahko bi pel samospeve, seveda pojejo, ampak od samospevov ne moreš živeti, ne. Sploh ne v Sloveniji, kjer ni publike za to zvrst glasbe. Dovolj, oziroma ni, ni, ni, ni, ni teh ljudi, ki bi to plačali, a ne. Tako da ... Ne, če učiš, a ne, mislim. Pa tukaj v glasbeni šoli v Škofji Loki je vseeno to življenje učitelja malo drugačno, kot je bilo tisto, ki sem ga jaz videla v Ormožu pri glasbenih učiteljih, a ne. Tako da mislim, da se imam čisto fajn zdajle. In na začetku mi je bilo težje učiti, ker se mi je zdelo, da to moram delati, zdajle pa zmeraj raje učim, ne vem, nisem se naveličala. Ampak zmeraj rajši se družim z mladimi ljudmi oziroma z mladimi puncami. To me nekako veseli, družba teh pevk pa zgodbe pa pa kaj bo, kaj bo kdo v življenju počel, da se malo o tem pogovarjamo, da jim pomagam, da najdejo pravo pot v poklic. Imam pa tudi fajn kolege tukaj. smo zelo v redu, tako, tim, veliko je fantov, tudi mlajših, a ne. Jaz pa [ime in priimek] sva, pa [ime in priimek], mi smo zdaj tukaj najstarejši. Vsi ostali so mlajši, ampak je super, kar nekako poživi in, ne vem, sploh se ne ne morem verjeti, da imam toliko let, kot jih imam pač, ker, ker živim še zmeraj neki, neko življenje, kot sem ga pred dvajsetimi leti ali pa tridesetimi. Isto. Moji učenci so stari med trinajst in petindvajset let. imam dva fanta in, dvanajst punc. punce obiskujejo gimnazijo ali, ene dve obiskujeta celo osnovno šolo, nekateri študirajo. k pouku prihajajo, ob to je obšolska dejavnost, za njih, Pevska ura izgleda tako, da pevska ura traja trideset minut, dvakrat na teden. Na začetku se malo raztegnemo in naredimo dihalne vaje, malo potelovadimo, no, potem pa dihalna vaja za jačanje prsnega koša, predvsem mišic medrebrnih. potem pa sledi upevanje. najprej predlagam, da, da so to lažje vaje, a ne, in da, da se nič ne forsira, pač da se poje na mezzopiano, mezzoforte. Potem po petnajstih minutah, pa pač je treba peti forte in te vaje se stopnjujejo od, od manjših intervalov potem v večje intervale in skoke. upevati se zmeraj treba začeti v srednji legi, to je za, za en mezzosopran v klasičnem petju je to med e ena in e dva. to tudi sama delam, a ne, ko ene deset, petnajst minut pojem v tej legi, potem pa začnem odpirati nižino in višino. počasi in to približevati temu filingu, ki je v srednji legi. Ko se učenci upojejo, potem gremo na skladbe. Mi imamo učni načrt, v katerem je točno zajeto, kakšne skladbe, je potrebno predelati. To so, tehnične vaje, etide, v glavnem italijanske, italijanska šola, no. potem, potem stare italijanske arije so zelo koristne za razvoj glasu. Sploh italijanščina je zelo jasna, tako da v začetku veliko pojemo v italijanščini. Četudi nekdo zna nemško ali angleško, tudi francosko znajo, špansko, ke se učijo na, na gimnaziji, to malo pozneje gremo v to. Najprej se mora vokal sčistiti. Potem obstajajo razne težave, a ne, ker v italijanščini imamo drugačne eje kot v slovenščini in to je zdaj težko razložiti. Hvala bogu obstaja zdaj Google prevajalnik, a ne, kjer lahko poslušaš in si zavrtiš eno besedo večkrat, da ti to pride v uho. Potem pa, na tem področju, tukaj na Gorenjskem je še en tak problem, ker je vokal u, a ne, nekako postavljen, svojevrstno, bom rekla, a ne. Da ne služi petju, a ne, ker je postavljen prenizko med zobe. U, u, tako malo, na en angleški, a ne. In ta u ni v maski, ni, ni u, tako kot v italijanščini ali pa tudi v štajerskem, jeziku imamo jasen u, pa v nemškem, a ne. To je pa u in to je blazno težko odpraviti, ne, tole delam skozi, ampak ... Zanimivo pa je, da potem ta u vpliva na, na vse drugo, a ne, tudi, da, da je prava preveč aktivna oziroma se usta ne, usta se ne zaprejo dovolj skupaj. Zanimivo je to, da mi imamo učni program, ki je klasičen, a ne, potem, če nam ostane kaj časa, pa delamo še druge stvari, tako da smo letos delal tudi mjuzikle, smo kupili note in smo to raziskovali, sploh v tej karanteni. Ampak zanimivo mi je bilo pa to, da od štirinajstih učencev sigurno jih je več kot polovica mi je rekla, da raje pojejo klasično glasbo. Kar me je zelo presenetilo, ne. Ker jaz sem mislila, da bi danes vsi radi peli pop, če bi bilo to možno, Ampak mislim, da, da je pri klasičnem petju, gre za ene take občutke v telesu, a ne, ker je ton tako svobodno postavljen, ki tudi človeka tako nekako osvobaja to petje, ta vibrato, ki se pojavi v tonu. nekako te prav osveži neka taka ura, ko si res daš duška pa te tone izpoješ pa tudi visoke tone, ne, da te prav, kot ena terapija, ne vem. In mislim, to se je isto meni zgodilo, a ne, jaz sem šla v petje zaradi tega, ker mi je bilo pop petje všeč, ampak potem, ko sem začela klasično peti in ko se je pojavil vibrato, meni, jaz sem bila tako fascinirana, tako dobro sem se počutila, da, da mi je drugo, mi ni, ni mi ustrezalo za glasilke, pač ni mi bil tako dober filing, a ne. In, pravim, bila sem presenečena, da se je to tudi pri učencih pokazalo, ne. Tistih, ki pojejo, pa tistih, ki radi že, ki so že prej peli v zborih šolskih pa tako, ke poznajo ta. No, to sem pa slišala tudi, da predlaga foniatrinja, a ne, tale, ke zdaj dela v Ljubljani, kaj se že imenuje, saj ne vem, da, da, da, da zborovsko petje dobro deluje na glasilke in sploh tako, na človeka, a ne. Pa ona govori o zborovskem petju, pač govori o tem klasičnem petju, a ne. In s tem se jaz strinjam, da je to. In zdaj pri tehniki petja je pa zanimivo to, a ne, da včasih, ko sem jaz študirala, si bil vezan na svojega profesorja, a ne, do posnetkov si lahko prišel, če si si kupil cede, a ne. Včasih nisi vedel niti, kaj bi kupil, ne. Danes je pa čisto drugače, ker je Youtube in recimo poješ eno pesem in imaš tam, ne vem, trideset posnetkov te pesmi od profesionalnih pevcev do učencev, a ne. In jaz spodbujam svoje učence, da poslušajo pesmi. ampak ne, da bi kopirali, ker če ti kopiraš, pol kopiraš samo enega, ampak predlagam, da poslušajo jih najmanj tri, a ne, ali štiri. Da vidi te razlike. Mogoče tudi, da se odloči, da nekaj mu je všeč in bo to skopiral, a ne. Ampak po drugi strani ti pa da to možnost, da vidiš, da je vse prav, a ne, kar funkcionira. Včasih so se profesorji veliko kregali med seboj, kdo zdaj ima prav, kam je treba tam nastaviti, na zgornje zobe, na spodnje, jezik ven, jezik noter. Ampak ravno zaradi te tehnike, ki jo danes imamo, pa računalnikov vidiš, da ljudje pojejo na različne načine. Seveda je zadaj ista ta filozofija, da bi vključil čim več rezonančnega prostora, da, da je ton spredaj pa tako, ampak, vsak vseeno to malo drugače vidi. In potem vidiš te, pevce, ki so res uspeli, ke so, ker so od tega živeli, ke so naredili kariero, pa nobeden, ni, vsak je vsak nekaj svojega pač predlaga in vsak ima en svoj sistem in svoje filinge, kako je on pel. Predvsem te filinge, no, obrazne pa telesne. Je pa to izziv, a ne, kako enemu povedati, kako zdaj peti. Zato ker dejansko, dobro, slišiš že, ampak vseeno mu moraš opisati te neke notranje občutke, a ne, mišične, pa te notranje predstave, katere imaš sam. Da, da bi on tudi na, na ta način razmišljal, da bi lahko ti sledil, a ne. V bistvu mu moraš en, tako kot kompjuter, moraš mu vstaviti en program na novo, da se pol sploh lahko začneva sporazumevati, o čem govoriva, ne. Jaz sem, v zadnjem času sem hodila k tenoristu, enemu slovenskemu tenoristu znanemu, na ure in on je pa, se pravi, on je star zdaj petinosemdeset in te njegove šole so pa dolgo nazaj, a ne. In zdaj se je spremenil način petja. In zanimivo to, da ne glede na to, koliko imam, izkušenj že z učenjem pa z različnimi pedagogi, sem zelo težko ugotovila, na kakšen način on poje. Ker je enostavno tako drugače od tega, kar je danes oziroma mi smo, učitelji, ki danes učijo, so se v glavnem šolali na nemškem področju. In to, to ima neko skupno noto oziroma nekaj, kaj naj rečem, nekaj, kar je, kar, kar je všeč tukaj na, na, na tem področju, ne. Recimo Italijanom je malo drugače všeč, kako pojejo, a ne, pred, pred sto leti pa so malo drugače peli, a ne. In, je je težko v bistvu pogruntati, no. Ta gospod je bil operni pevec, ni bil pedagog, in se je tudi malo težje izrazil, kako bi zdaj to povedal. Jaz sem slišala, da, da poje, pa da zapoje vse visoke tone pri petinosemdesetih letih še zmeraj vse c-eje in vse. ampak kako točno on razmišlja, mi ni znal povedati, jaz sem pa tudi zelo dolgo rabila, da, da sem, da sem nekako ujela to. Pa mislim, da do konca nisem, a ne, da ... Ampak vem vsaj približno, kje, kje je treba iskati, a ne. Ja, on je pa, on je naredil kariero. To je bilo včasih, ko je bila še Jugoslavija, je pel na celem tem balkanskem področju, Nemčija, Italija. ampak ke to opazujem, on je imel res zelo veliko voljo do tega. In včeraj smo bili na obisku in tudi njegova dva sinova sta rekla, da, da je njemu na prvem mestu bila slava pa to, kako ga obožujejo, in da je družina bila, da so oni bili kar nekaj, ne. Da zdaj, ko je starejši, da zdaj je to bolj prizna, pa reče, da ima družina tudi, vrednost. Prej pa da je skozi, da zjutraj do večera, da je skoz probaval svoj glas in te tone in vloge, in da, pol je hotel, da bi sin pel, ki ima menda zelo dober glas, tudi tenor, ampak sin je rekel, da tega, da ni hotel ravno zaradi tega, ker je videl, kakšen, kakšno življenje so oni vsi skupaj zraven imeli in, in je on zdaj računalničar in ima ženo in otroke in pač v ta poklic ni hotel iti. jaz kakšne pesmi najraje pojem? Tako, mislim, da mene zanima glasba pa zanimajo me tudi tudi jeziki in tako imam ena obdobja, a ne. Nekaj časa me je zelo zanimala, me je zelo zanimal Čajkovski, skladatelj. In potem sem se šla ruščino učit in dve prijateljici imam, ke ruščino znata in na morju, ko smo na plaži sedeli, sem jaz, samo rusko z njo govorila oziroma ona mi je brala. In potem sem vse raziskala od Čajkovskega in vse, kar mi je bilo všeč, sem zapela, a ne. Potem zdaj, pred kratkim ali pa še je aktualno, ne, ker hči študira španščino in sem v stiku s tem, me je pa začelo tudi to zanimati in potem sem, šla, sem šla na plesne vaje na flamenko. No, tole še zdaj delam. Zdaj sicer je bila pavza, ampak z naslednjim mesecem začnem, In, zdaj sva se tukaj s kolegom kitaristom zmenila, da bova en projekt naštudirala. Zadnjič sva že dve pesmi izvedla in so bili sodelavci zelo navdušeni, tako, flamenko skladbe, ki so tako klasični flamenko, no, tako ena mešanca med klasiko od, od Lorce pa od Defalija. Tako da zdaj bom verjetno to naredila. s Saro malo tudi španščino potem potrenirava, čeprav španščina ni zdaj tako težek jezik, a ne, če enkrat znaš italijansko, da zdaj toni, ruščina je nekaj čisto drugega, a ne. Izgovorjava mislim. Zdajle kar se tiče, v bistvu je jezik tudi tista vstopnica, ki ti, vstopnica za, za neko muziko, a ne, ker v glasbi imaš ti notni zapis, jaz zmeraj rečem melodijo, glasbeno melodijo, ki je v notah, potem imaš pa melodijo jezika samega, a ne. In če ti, oziroma bolj, kot ti razumeš sam jezik, bolje ti lahko interpretiraš, ker potem najdeš te nianse, a ne, noter. Da ni četrtinka enaka četrtinki, zato ker je pač tekst drugačen. In en zlog je, recimo sploh v nemščini, je daljši, ne, recimo die Liebe, ta in je daljši, Liebe. Ali pa recimo, če pa rečeš ich, ta i je pa kratek. Liebe, ich. In to je lahko zdaj z dvema četrtinkama zapisano, ampak ta dva i-ja nista enako dolga, a ne. In v samospevu je ravno to, ta preciznost naredi umetnost, a ne. Mi je pa težka recimo angleščina, tako da zdajle hodim na angleški tečaj oziroma sem že prej nekaj. In to mi ni jasno, zakaj je meni to nekako tuje. Ker tudi francoščino sem, znam nekaj, ne, sploh te zakonitosti izgovorjave in to, to, to, to sploh ni problem, ampak v angleščini pa nekako, enkrat se prebere tako, drugič se prebere tako, ne vidim, ni, ni, ni tistega jasnega pravila, a ne. Ker v francoščini je, ke si ne bi mislil, a ne. pa to v španščini pa itak, a ne. Pa v italijanščini. Nemščina tudi ima jasna pravila. Saj verjetno ima tudi angleščina, samo jaz ne pridem, ne morem, priti na čisto.